V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Scurriovi za veľmi dobrú spoluprácu pri príprave tejto správy a som veľmi rada, že po Roku dobrovoľníctva, roku 2011, sme si naozaj urobili aj také vyhodnotenie, ako vyzerá naozaj dobrovoľnícky sektor v Európskej únii, a vidíme, že kde sú jeho nedostatky a kde by sa to dalo zlepšiť. Samozrejme, treba sa vždy pozrieť na práva dobrovoľníkov a na ich naozaj nediskrimináciu, aby mali všetci rovnaké možnosti, rovnaké šance. Je veľmi dôležité, aby sa hovorilo v súvislosti s dobrovoľníctvom o kvalite, o uznaní dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníckych aktivít, a takisto o ochrane dobrovoľníkov ako takých. Vieme, že ešte vo veľa krajinách Európskej únie nemáme napríklad zákon o dobrovoľníctve, aj keď táto situácia sa stále zlepšuje. Čiže napríklad toto je jeden z návrhov, ktorý my sme presadili práve v tejto správe.